W przedłożonej rezolucji w sprawie Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i Irakiem w punkcie 14. zwracamy uwagę jako Parlament Europejski na ciągłe stosowanie w tym kraju przemocy skierowanej przeciwko wspólnotom wyznaniowym, w tym mniejszościom chrześcijańskim.

Unia Europejska posiadająca korzenie chrześcijańskie nie może przejść do porządku dziennego nad tym, że jej nowy partner Irak figuruje na czwartym miejscu światowego indeksu prześladowań chrześcijan opublikowanego przez międzynarodową organizację Open Doors.

Od wielu lat obserwujemy nie tylko ataki na kościoły chrześcijańskie, ale także zabójstwa, porwania i inne formy przemocy wobec chrześcijan.

Chciałbym mieć nadzieję, że dzisiejsza rezolucja stanie się instrumentem realnych działań na rzecz ochrony chrześcijan w Iraku.